virðulegi forseti varnarlið bandaríkjanna fór af landi brott vegna þess að bandaríkjamenn mátu sínum hagsmunum ekki best borgið með áframhaldandi veru þess það mat byggðist ekki að neinu leyti á mati á íslenskum hagsmunum eða íslenskum þörfum mér er það nokkuð undrunarefni hafandi í huga að háttvirtur þingmaður hefur nú ekki sýnt mikla trú á dómgreind bandarískra hernaðaryfirvalda eða núverandi stjórnvalda í washington að hann skuli byggja svo mjög á mati bandarískra stjórnvalda og telja að það sé fullnaðarmat út frá íslenskum hagsmunum og íslenskum þörfum í nútíð og framtíð varðandi það sem háttvirtur þingmaður sagði um atlantshafsbandalagið og hlutverk þess og að við höfum glatað sögulegu tækifæri með því að leysa atlantshafsbandalagið ekki upp eftir lok kalda stríðsins þá vil ég nú bara segja og minna á að á fjögurra ára tímabili voru hundruð þúsunda manna myrtir í átökum í bosníu það var atbeini atlantshafsbandalagsins sem batt enda á það blóðbað og á sama tíma var það algjörlega ljóst að allar aðrar alþjóðastofnanir voru komnar í algjört þrot um lausn á þeim vanda það var engin önnur alþjóðastofnun í stakk búin til þess að

það er þvert á móti með þeim hætti að tafarlaust var bundinn endir á blóðbað það var lagt gríðarlega mikil orka í það að byggja upp lýðræðislegar stjórnarstofnanir og þar hefur náðst umtalsverður árangur það er langtímaverkefni sem mun örugglega takast hins vegar án atbeina alþjóðasamfélagsins lýkur endanlega mun taka einhverja áratugi en það er líka hlutur sem við verðum að vera tilbúin að gera það er að standa í ístaðinu eins lengi sem þarf til þess að hjálpa meðbræðrum okkar